Herr Präsident! Die Gesetzgebungskompetenz im Gesundheitsbereich liegt eindeutig bei den Mitgliedstaaten. Europa setzt Mindeststandards für den Mutterschutz fest. Wir haben unterschiedliche Regelungen in den Mitgliedstaaten, die nicht miteinander verglichen werden können. In einigen Ländern wird Mutterschutz aus steuerlichen Mitteln gezahlt. In anderen wie bei uns in Deutschland wird er dagegen über die Krankenkassen finanziert, und die Unternehmen tragen einen Großteil der Kosten mit. Sowohl die Dauer als auch der finanzielle Ausgleich des Mutterschutzes sind unterschiedlich. In jedem Fall aber ist der Schutz der Mutter bei Krankheit auch über die Fristen hinaus sichergestellt. Sie vermischen hier die Dinge Mutterschutz und Elternzeit sind zwei verschiedene Dinge Herr Kommissar Špidla, Sie haben darauf hingewiesen. Meine Frage Würde zum Beispiel Deutschland in der Summe von Mutterschutz und Elternzeit den Ansprüchen der neuen Richtlinie dann genügen? Die Verlängerung des Mutterschutzurlaubs, der die Gesundheit der Mutter im Fokus hat, sie ist nicht nur zum Vorteil für die Frauen, denn Unternehmen werden weniger Frauen einstellen, da Männer diesen Ausfall nicht haben. Auch eine Verschärfung des Kündigungsschutzes hilft nicht bei der Arbeitsuche. Wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt angenommen werden und gleichberechtigt mitarbeiten können.